Monsieur le Président, mes chers collègues, devant l'actualité cauchemardesque d'un continent qui s'embrase, où des milliers d'animaux, d'insectes et de végétaux sont partis en fumée en quelques semaines et où la vie des hommes est gravement menacée, nous avons le devoir collectif de réagir.

L'architecture et les modalités du programme rescEU, même s'il est théoriquement réservé aux États membres, le permettent. Il s'agit dans l'idée d'envoyer sur ce continent des capacités logistiques et opérationnelles exceptionnelles pour combattre les flammes. Aussi, je vous prie d'appuyer, chers collègues, cette modification de titre pour notre déclaration à la Commission sur ces incendies dévastateurs en Australie.